frú forseti við ræðum hér tillögu um að framlengja þennan þingfund

þetta er skipulagsleysi sem ég legg nú til og hef margoft lagt til að menn færu nú að vinda bráðan bug að það er miklu betra að semja um þessi mál fyrir fram fá almenna samstöðu og samráð allra þingflokka og þingmanna sérstaklega um viðkvæm mál eins og gjaldeyrishöftin og annað slíkt það væri betra að fá þetta fyrir fram heldur en láta setja sig í svona xxxxx eins og hæstvirt ríkisstjórn er komin í núna